Señor presidente, primer ministro, ayer abrimos una nueva etapa con la primera mujer presidenta de la Comisión. Con su liderazgo femenino continuaremos trabajando por la igualdad real y efectiva de los hombres y de las mujeres en Europa. El inicio de la Presidencia finlandesa coincide con el inicio de la legislatura, pero también con un momento crucial en la construcción europea.

Por ello, la defensa del Estado de Derecho es fundamental para fortalecer el proyecto europeo. No se puede construir ningún proyecto democrático, ni de libertad ni de igualdad, sin respetar las leyes, las normas que entre todos nos hemos dado. La mejor respuesta, el mejor antídoto para el nacionalismo y el populismo es la defensa del Estado de Derecho de la Unión y de los Estados miembros.